Ich habe mit Interesse und Erstaunen gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe keinen schlechten Satz über Straßburg gesagt, auch Kollege Fox nicht.

Ich liebe auch das Arbeiten hier mehr als in Brüssel. Was uns beide unterscheidet, ist, dass ich meine, dass es nicht nach meinen privaten Vorlieben gehen sollte, sondern dass wir hier als europäische Volksvertreter zu entscheiden haben, was das Beste für das Europäische Parlament ist. Da geht es weder um persönliche noch um nationale Interessen, sondern es geht um ein Gesamtinteresse. Das sollten wir abwägen.

Das finde ich wunderbar, wenn man hoch greift! Aber lassen Sie uns ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Zur zweiten Frage Folgendes Ich war Mitglied des deutschen Bundestages, als wir über Bonn oder Berlin zu entscheiden hatten. Wir wurden fast belagert, es wurde uns erklärt, wenn Bonn nicht mehr Hauptstadt ist, dann wird diese Stadt veröden. Dann wird es dort keine vernünftigen Investitionen mehr geben, die Stadt wird vereinsamen. Was ist passiert? Das genaue Gegenteil!

Zu Ihrer letzten Frage Ich habe nicht gesagt, dass Frau Le Grip keine Argumente hätte. Ich habe gesagt, wenn sie an Ihre Argumente glaubt, dann muss sie wollen, dass die Debatte hier geführt werden kann. Wenn sie aber nicht will, dass die Debatte geführt wird, dann frage ich mich, ob sie selbst an ihre Argumente glaubt. Denn dann müsste sie keine Furcht haben!